forseti vill geta þess að atkvæðagreiðsla verður að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma þá fer fram umræða utan dagskrár um stöðu minni og meðalstórra fyrirtækja málshefjandi er háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra árni páll árnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund hlé verður gert á fundum milli klukkan eitt og tvö í dag